Wir reden heute über die Menschenrechte in der Welt, also außerhalb der EU, und da gibt es ein besonderes Problem der Christenverfolgung. Aber natürlich müssen wir uns auch für Muslime und andere in aller Welt einsetzen.

Selbstverständlich ist die Würde des Menschen unantastbar.